ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breyting á lögum um vörugjald af ökutækjum og eldsneyti lögum um bifreiðagjald og lögum um olíugjald það er á þingskjali tvö hundruð og fjórtán hundrað nítugasta og sjöunda mál þessa þings með frumvarpinu er lögð til

ökutækja og eldsneytis að því er varðar viðmið eða andlag skattlagningarinnar verði frumvarpið að lögum verður skattlagning ökutækja framvegis miðuð við koltvísýringslosun ökutækis um er að ræða mikilvæga aðgerð til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda frá samgöngum með því að gera íslenska bílaflotann umhverfisvænni hvetja til notkunar ökutækja sem ekki ganga fyrir jarðefnaeldsneyti og undanskilja endurvinnanlega orkugjafa eldsneytisskattlagningu í frumvarpinu er í fyrsta lagi lagt til að í stað þess að vörugjald af ökutækjum taki mið af sprengirými aflvélar verði skattlagningin tengd beint við skráða koltvísýringslosun viðkomandi ökutækis mælda í grömmum á hvern ekinn kílómetra þetta er orðið auðvelt í framkvæmd vegna þess að slíkar upplýsingar eru handhægar og aðgengilegar um allar nýrri bifreiðar tillögurnar gera þannig ráð fyrir að skattlagningin fari úr núll prósent fyrir ökutæki sem losa minna en áttatíu grömm af koltvísýringi á ekinn kílómetra og upp í sextíu og fimm prósent fyrir ökutæki sem losa meira en tvö hundruð fimmtíu grömm á ekinn kílómetra tillögurnar eru útfærðar þannig að tekjur ríkissjóðs haldast óbreyttar miðað við spár um meðaltalslosun ökutækja næstu ár jafnframt er lagt til að ökutæki sem knúin eru metani fái allt að sjö hundruð fimmtíu þúsund króna afslátt af vörugjöldum það er allar minni bifreiðar og ódýrari bifreiðar sem nota það eldsneyti verða þá í raun undanþegnar vörugjöldum en það leggst í einhverjum mæli á allra dýrustu tæki sem flutt væru inn og notuðu þann orkugjafa í öðru lagi er lagt til að bifreiðagjald af ökutækjum taki líka mið af skráðri koltvísýringslosun ökutækis aftur mælda í grömmum á hvern ekinn kílómetra og að gjaldið verði hundrað tuttugu krónur fyrir hvert gramm af koltvísýringslosun umfram áttatíu grömm en þó þannig að lágmarksgjald sé ætíð fimm þúsund krónur lagt er til að ökutæki sem knúin eru metani greiði það sama lágmarksgjald eins og þær bifreiðar sem eru í áttatíu gramma flokknum og þar undir breyting á bifreiðagjaldinu samkvæmt þessu frumvarpi felur það í sér að tekjur ríkissjóðs af þeim gjaldstofni gætu hækkað um tvö hundruð milljóna króna milli ára miðað við það sem óbreytt gjald hefði skilað sem er í góðum takti við forsendur í tekjuáætlun fjárlagafrumvarps fyrir árið tvö þúsund og ellefu þá er í frumvarpinu einnig að finna tillögur um að endurnýjanleg íblöndunarefni af lífrænum uppruna sem blandað er við gjaldskylt eldsneyti verði undanþegin skattlagningu en svo er ekki í dag þetta ætti að geta hraðað þeirri þróun að menn nýti þá möguleika sem eru til íblöndunar á efnum af lífrænum uppruna en áhugasamir aðilar um þróun á því sviði hafa bent á að það hamli henni að skattalega hefur ekki verið gerður þarna greinarmunur á fram að þessu í frumvarpinu eru auk þessara nokkrar minni breytingar sem skipta minna máli í þessu sambandi og snúa fyrst og fremst að aðlögun laganna að ofangreindu á undanförnum dögum hefur orðið umræða um það hvort þetta frumvarp hafi sérstaklega íþyngjandi áhrif á landsbyggðina eða strjálbýlið umfram bifreiðarekstur annars staðar í landinu og um það vil ég segja að í fyrsta lagi eru breytingarnar að sjálfsögðu hlutlausar í þeim skilningi að þær hafa hverfandi áhrif á rekstrarkostnað núverandi bílaflota eins og hann er samansettur það er eingöngu þá bifreiðagjaldsþátturinn sem þar kemur við sögu og vegur ekki þungt en vissulega dregur þetta upp annað landslag þegar að því kemur að menn endurnýja bílaflotann og kaupa hann inn í landið enda er það megintilgangurinn að hvetja til þess að endurnýjun í bílaflota landsmanna verði sem mest á umhverfisforsendum í fyrsta lagi að þetta ryðji brautina fyrir beinlínis umhverfisvæna orkugjafa og síðan þá sparneytna bíla eftir því sem kostur er þar standa að sjálfsögðu allir jafn að vígi í þeim skilningi að menn geta tekið sínar ákvarðanir í ljósi þess skattumhverfis sem hér verður til vissulega er það þó rétt að telji menn sig aðstæðnanna vegna þurfa að kaupa mjög stóra og eyðslufreka bíla er þetta íþyngjandi gagnvart því þá er að mörgu að hyggja þar á meðal annars og ekki síst því að valkostirnir eru nú miklu fleiri en áður var að kaupa sparneytna bíla jafnvel þótt þeir séu býsna stórir og öflugir og það er loksins að verða sú þróun að bifreiðaframleiðendur kannski sérstaklega annars staðar en í bandaríkjunum hafa lagt í mikla þróun á undangengnum árum sem er að skila sér í því að núna eru í boði öflug tæki sem eru sparneytin þetta hefur til dæmis þau áhrif að mjög mikið af meðalstórum bílum fjórhjóladrifsbílar jeppum og jepplingar lækkar í verði það gildir um alla þá sem mjög mikið af þeim ökutækjum sem í dag eru með þrjátíu prósent skattlagningu þau lækka margir bílar í þeim flokki lækka um ein fimm prósent um stóran hluta þeirra bifreiða sem í dag eru með fjörutíu og fimm prósent skattlagningu þar lækka mjög margir meðalstórir jeppar um tíu prósent þar má nefna síst ánægjulegt að rifja hér upp knúin við gamla góða land roverinn annars ætla ég nú ekki að fara að auglýsa hér einstakar bílategundir en þetta er bara nefnt hér til dæmis um það að menn standa frammi fyrir fjölmörgum valkostum í hverjum eru möguleikar alveg eins á því að endurnýja tala nú ekki um lítil en jafnvel meðalstór ökutæki þar með talið fjórhjóladrifin og þar með talda jeppa sem henta ágætlega til aksturs á vegum og við vetraraðstæður og fá þar sem lækkun er á ferð en ekki hækkun í þriðja lagi stendur auðvitað stór hluti ökutækjaflotans í stað og mjög margir

koma út úr þessu á sléttu það eru fyrst og fremst nokkrar mjög stórar tegundir og eyðslufrekar eða öllu heldur sem losa mikið sem taka á sig hækkun en það verður auðvitað ekki bæði sleppt og haldið ef við ætlum okkur að þróa okkar bílaflota í þessa átt og beita til þess skattalegum hvötum af þessu tagi hefur það þessi áhrif öðruvísi er það ekki hægt ég minni á að þegar breytingar voru gerðar hér á bæði olíugjaldi og þungaskatti á miðju ári tvö þúsund og níu var reynt að mæta sérstaklega hagsmunum landsbyggðarinnar í þessum efnum og það var aukinn munurinn sem var þar á milli skattlagningarinnar á almenna flotanum og þessum stóru tækjum gagngert til þess meðal annars að koma í veg fyrir að þær hækkanir sem þá voru á bensín og olíugjöldum og þungaskatti bitnuðu á flutningskostnaði gagnvart löngum flutningaleiðum önnur lönd þar sem er strjálbýli ekki síður en hér á íslandi hafa verið að fara þessar leiðir og mér telst svo til að líklega ein sautján af svona tuttugu og fimm vestur evrópulöndum hafi tekið upp skattlagningu sem með einhverjum hætti tekur mið af koltvísýringslosun ökutækis aðferðirnar eru vissulega dálítið mismunandi og ekki auðveldar kannski til samanburðar en með einum eða öðrum hætti á þetta það allt sammerkt að losun koldíoxíðs eða gróðurhúsalofttegunda er tekin inn sem einhvers konar andlag skattlagningar það má til dæmis vitna bæði til finnlands og noregs í þeim efnum þar hafa menn farið svipaðar leiðir og við erum að fara í þessum efnum þannig að við erum auðvitað ekki að finna upp hjólið hér þetta er að sjálfsögðu veigamikill liður í því að framfylgja og hrinda í framkvæmd breytingum sem við þurfum að ráðast í á ýmsum sviðum ef við ætlum okkur að mæta þeim metnaðarfullu markmiðum um samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda sem við höfum lofast til að gera samanber áætlun þar um þannig að það má segja að hér sjái stað eins af fyrstu stóru skrefunum í því að gera þær breytingar til dæmis í skattalegum efnum sem eru nauðsynlegar að þessu leyti nema hvað að við göngum hér mjög langt í því í raun og veru að hvetja til þess að umferðin þróist yfir í vistvæna orkugjafa með algeru skattfrelsi á slíkri umferð að heita má það er að hún er þá undanþegin með öllu þeim tekjustofnum sem almennt standa undir kostnaði við umferðina vegakerfið og uppbyggingu þess og svo framvegis að sjálfsögðu er okkur öllum ljóst að til lengri tíma litið mun sú þróun ekki geta gengið óheft eða óbreytt smátt og smátt verður auðvitað sá vaxandi hluti umferðarinnar sem vonandi á komandi árum nýtir sér umhverfisvæna orkugjafa að leggja eitthvað af mörkum til uppbyggingar samgöngukerfisins en á meðan við erum að hrinda þessari þróun af stað og koma henni vel á veg er tvímælalaust réttlætanlegt og nauðsynlegt að standa að þessu með þessum hætti þannig að þegar batnandi tímar fara nú í hönd og endurnýjun bifreiðaflotans fer af stað í auknum mæli á nýjan leik er mjög mikilvægt að þetta umhverfi liggi fyrir menn viti að hverju þeir ganga og þróuninni sé stýrt eftir því sem kostur er í þessa átt ég vil svo nefna það að varðandi þann bifreiðaflota sem til staðar er í landinu er meira í vændum í þeim efnum og ég vonast til að geta kynnt sömuleiðis skref sem gengur í þessa sömu átt í frumvarpi sem kemur hér inn á borð þingmanna innan fárra daga og tengist möguleikum á að breyta að hluta til núverandi bílaflota yfir í umhverfisvæna orkugjafa að þessu sögðu frú forseti legg ég til að mál þetta gangi til annarrar umræðu og